frú forseti ég skal með mikilli gleði senda háttvirtur þingmaður pétri blöndal útskrift á nokkrum ræðum sem

ræðu þar sem hún varar mjög við skuldasöfnun í íslensku samfélagi og þeim þensluákvörðunum sem verið er að taka í hagstjórninni hitt er rétt sem þingmaðurinn bendir á og það var gott að hann vakti athygli á því að hæstvirtur forsætisráðherra hefur verið í fararbroddi í hópi þingmanna til að benda á misskiptingu í samfélaginu og hefur oft meðal annars sem félagsmálaráðherra og sem óbreyttur þingmaður lagt til aðra forgangsröðun við úthlutun og ráðstöfun ríkisfjármuna þar sem hún hefur verið sérstakur málsvari þeirra sem minna hafa mátt sín í þessu samfélagi en sú forgangsröðun er náttúrlega annað mál